Señora Presidenta, afortunadamente la oposición libia, con ayuda de la comunidad internacional, ha logrado hacer frente a la dictadura de Gadafi. Ahora falta atrapar al Coronel y juzgarlo por los crímenes, violaciones de derechos humanos e incluso por los posibles crímenes contra la humanidad que haya cometido. Con todo, lo más importante en estos momentos es centrarnos en la reconstrucción del país y esforzarnos para que Libia se convierta en un Estado democrático y de Derecho. El regular funcionamiento de las infraestructuras —especialmente agua, electricidad y petróleo—, el mantenimiento del orden público a través de una fuerza policial y una recogida eficaz de las armas distribuidas por todo el territorio son elementos esenciales para la seguridad y la viabilidad del país. De igual manera, no podemos olvidar la importancia de apoyar a los países del Sahel. Por un lado, para evitar las gravísimas consecuencias que tienen para su seguridad el regreso de mercenarios y la huida de las fuerzas leales a Gadafi a sus territorios por otro, para apoyar a sus instituciones, que están haciendo posible un regreso ordenado de los desplazados libios a sus hogares.